Ja potępiam bardziej niż Pan te fakty, tylko mówiłem o tym, że nie można być ślepym, gdy chodzi o kwestie krajów muzułmańskich, gdzie kobiety mają znacznie mniej praw niż kobiety w Indiach. Bardzo proszę, żeby Pan to w końcu zrozumiał!